Monsieur le Président, chers collègues, du Conseil européen, les grands médias n'auront mis en évidence que la sinistre polémique nourrie par le président français contre la Commission pour défendre une chasse organisée en France contre une partie de la population européenne, les Roms. Au nom des valeurs universelles, celles des droits humains, le gouvernement français mais aussi d'autres doit cesser immédiatement cette stigmatisation et ces odieuses expulsions. De la même manière, le groupe de la gauche unie européenne demande que la directive dite retour de juin 2008, baptisée directive de la honte, tout comme l'accord de partenariat permettant le renvoi de réfugiés pakistanais, soient abrogés. D'autre part, quelles initiatives européennes concrètes comptez vous prendre, Monsieur le Président, pour sortir enfin la population rom de la pauvreté et de la misère? Cette politique contre les migrants est en train de briser l'influence morale et politique que pourrait avoir l'Europe dans le monde.

Et, au Conseil européen, vous avez une nouvelle fois produit des conclusions très défavorables au peuple et à l'idée européenne elle même.

Au moment même où l'ultralibéralisme enfonce le monde dans la crise, vous avez décidé je cite votre texte de permettre des accords de libre échange ambitieux. Vous avez décidé d'accélérer la construction du marché transatlantique, c'est à dire l'alignement de nos normes sur celles des États Unis et une insertion plus grande dans l'OTAN. Monsieur le Président, le libre échangisme, la soumission aux États Unis et le militarisme que vous proposez vont fracasser l'Europe. Vous évoquez, en matière de politique étrangère, le projet je cite d'orientations stratégiques claires.

Selon la gauche unie européenne, une bonne politique étrangère ne devrait elle pas consister à s'engager dans l'action contre la pauvreté, la famine, l'annulation des dettes, l'impulsion de la souveraineté alimentaire, le désarmement et la paix?

Pourquoi, alors que votre texte indique que nous sommes la première zone commerciale, n'engage t on pas le processus d'une taxation des transactions financières? Que comptez vous faire d'autre que ce texte mièvre pour faire réussir le dialogue engagé entre Israël et la Palestine?

Enfin, vous avez décidé de faire appliquer le talon de fer de l'austérité au travers de ce que vous appelez le semestre européen, la surveillance, avec la menace de sanctions contre les États. Pourquoi cacher que la dette des États s'est aggravée non pas à cause d'un excès de dépenses sociales, mais à cause du soutien permanent aux forces de l'argent? Pourquoi n'y a t il aucun grand projet industriel, de services ou agricole, sur de nouvelles bases et en coopération, favorable à l'emploi?

Nous sommes dans l'année européenne contre la pauvreté.